Signora Presidente, onorevoli colleghi, Venezia affonda, Venezia flagellata, Venezia sommersa, sono solo alcuni titoli dei giornali di tutto il mondo dopo che il 12 novembre e nei giorni successivi l'acqua alta ha provocato a Venezia danni incalcolabili per il loro valore. È vero, il maltempo ha colpito diverse regioni d'Italia.

Venezia raccoglie in sé l'umanesimo occidentale e l'umanesimo orientale, la stratificazione storica dei propri monumenti, con la sua imponente Basilica di San Marco, danneggiata pesantemente da questa nuova alluvione.

Ferita ma orgogliosamente sempre a testa alta, come è nel carattere dei veneti orgogliosi, laboriosi e mai domi. Le parole di una poesia dicono Dall'acqua travolta, dal mare tradita, ancora una volta Venezia è ferita, e poi Venezia, sei sola!.

Venezia ha bisogno di tutti, ha bisogno dell'Europa. Venezia con il suo territorio, con le isole del Lido e di Pellestrina, con la realtà di Chioggia e del litorale. Ebbene, io oggi sono qui a rappresentare, da veneziana, l'alto grido di dolore che si è levato e che l'Europa deve raccogliere, senza perdita di tempo perché più si va avanti e più i rischi aumentano. Questa volta l'Europa non deve girare la testa dall'altra parte. È fondamentale che partano non solo messaggi di solidarietà ma interventi concreti, interventi certi, con meccanismi che li rendano immediati e più reattivi. Il lavoro della Protezione civile, dei Vigili del Fuoco e dei volontari, le aspettative e i bisogni dei cittadini e degli operatori economici pretendono da questa Europa celerità e immediatezza. Il Fondo di solidarietà oggi va rivisto perché è complesso nella sua attivazione. Servono fondi speciali ad hoc per aree particolarmente delicate e difficili, possibilmente con la gestione diretta delle regioni, e procedure più snelle e meno burocratiche. Venezia, ma non solo Venezia, si aspetta questo dall'Europa, in fretta e senza perdite di tempo.